Excelențele voastre, noi, românii, am dovedit pe 26 mai că suntem hotărâți să apărăm valorile statului de drept, dar așteptăm o dovadă clară a Parlamentului că nu am fost mințiți. Am făcut investiții costisitoare, am securizat frontiera de est a Europei, suntem santinelă a civilizației europene și ni s a promis clar aderarea la spațiul Schengen.

Populiștii români, care mimează valorile statului de drept, se folosesc de respingerea aderării la Schengen pentru a ataca Uniunea Europeană.

Din fericire, intervențiile Președintelui României și protestele societății civile au blocat atacul împotriva justiției. Cer președinției finlandeze, dar și doamnei Ursula von der Leyen, să se implice în rezolvarea acestei probleme.

Românii au avut a treia prezență la vot la euroalegeri, România merită să fie în Schengen. Este în interesul securității tuturor.